Zriadenie registra transparentnosti a zoznamu lobistov určeného pre organizácie a samostatne činné fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na tvorbe a vykonávaní politiky Európskej únie, vítam a plne podporujem, pretože sprísnenie noriem s cieľom zabezpečiť stabilnú integritu verejnej správy Únie a posilnenie inštitucionálnych pravidiel je zárukou demokratického fungovania EÚ. Samozrejme, že register nesmie brániť poslancom na druhej strane plniť si svoje povinnosti plynúce z ich mandátu a stretávať sa so svojimi voličmi alebo zástupcami orgánov verejnej moci za členské štáty na pôde Európskeho parlamentu. Musia však existovať jasné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na zástupcov osobitných záujmových skupín, aby bol zaručený otvorený, transparentný a pravidelný dialóg s tými, ktorí sa nejakým spôsobom snažia podieľať na tvorbe práva Európskej únie a ovplyvňovať ju.